Niet in het minst in de strijd tegen de corruptie. Zelf stond ik eind 2013, begin 2014 meerdere keren op het Maidanplein in Kiev, naast een massa mensen die snakten naar een maatschappij zonder corruptie, naar respect voor de rechtsstaat. We moeten erkennen dat er heel veel inspanningen zijn geleverd, maar ook dat er nog een lange weg moet worden afgelegd. En uitgerekend met visa wordt jammer genoeg nog altijd gesjoemeld. In Kiev blijven schimmige bedrijfjes actief die visa verkopen, die openlijk adverteren op het internet en de Schengenregels omzeilen. Ze verleggen met het oog op visumvrijstelling hun scope naar langetermijnvisa. Ik roep onze Oekraïense vrienden op om echt snel werk te maken van de strijd tegen zulke malafide praktijen. Ook al onze lidstaten en de Europese Commissie moeten meewerken om de spelregels voor iedereen te doen eerbiedigen en om de fraude met visa een halt toe te roepen.